Daar moeten wij inderdaad over waken.

Kosten zijn er inderdaad altijd als men aan voorwaarden moet voldoen, maar wij hebben ons systeem zo uitgebouwd dat die kosten zo laag mogelijk kunnen zijn, dat er veel ruimte is voor keuzes bij de bedrijven en dat de kosten laag zijn, ook omdat we gaan voor een design for all

Het moet ook alleen toegepast worden voor nieuwe diensten en voor nieuwe producten die gelanceerd worden.

En zijn de kosten toch te hoog, is het werkelijk overbelastend, is de kost of de vraag die we stellen van toegankelijkheid zodanig, dat dit zou betekenen dat een product, dat men van plan is te produceren, helemaal gewijzigd zou moeten worden of totaal iets anders zou moeten worden, dan kan een bedrijf dat nog altijd

Maar het is eerst proberen om ervoor te zorgen dat er compliance is en dat is uiteindelijk hetgeen wij nastreven. Er is dus echt óók wel gedacht aan de kosten voor het bedrijfsleven. Want wat wij willen is dat producten en diensten finaal vooral aan zo veel mogelijk requirements voldoen. Dat er accessability is op het veld.

Daar gaat het over websites van overheidsdiensten.

Ik dank u voor de steun.